Gospodine predsjedavajući, brojne su osobe, pogotovo na internetu, izvrgnute zlostavljanju zbog drukčijeg mišljenja, a da bi ih se ponizilo cilja se na njihov spol ili fizička obilježja. Takvo je ponašanje nedopustivo pa edukacijom, prevencijom i adekvatnim zakonskim rješenjima moramo raditi na njegovoj eliminaciji. No s druge se strane pod najezdom radikalnih feministkinja toliko proširuje definicija zlostavljanja i uznemiravanja da svako udvaranje postaje nepoželjno. Čak su i neke svjetski poznate feministkinje progovorile o ovome problemu. Granicu je važno postaviti, mora se znati što je doista za svaku osudu i treba biti zakonski sankcionirano, a što spada u normalnu ljudsku komunikaciju koja u određenom momentu može biti naporna ili dosadna, ali svakako, nije riječ o zlostavljanju. Ne bude li ova granica jasna ljudi će se pod pritiskom loše zakonske regulative i sudske prakse dodatno udaljavati što će ostaviti ozbiljne posljedice na naša društva.